Le résultat dans mon pays est clair il n'y a plus de charbon, il n'y a plus d'acier. Puis, il y a eu les deux traités de Rome, le traité prévoyant la Communauté européenne de l'énergie atomique, dit traité Euratom. Le résultat est clair aujourd'hui, il n'y a plus de coopération atomique puisque l'Allemagne a décidé de renoncer à l'énergie atomique. Ce traité est donc en pratique caduc. Ensuite, il y a eu le fameux traité, le grand traité de Rome, le marché commun, le marché commun agricole notamment, qui devait garantir, moyennant une raisonnable protection sur tout le pourtour de l'Union, des prix supérieurs au marché et aux cours mondiaux pour nos agriculteurs.

Alors, en présence d'un tel échec, il faudrait évidemment réfléchir.